Évidemment les défis ont changé il ne s'agit plus de faire la paix au sein de l'Union européenne mais, finalement, de faire la paix avec notre avenir, de faire la paix avec l'environnement et puis, évidemment, de bâtir une économie et créer des emplois au sein de l'Union européenne.

Mais je suis optimiste parce que je suis réaliste.

Un million d'emplois sont créés par an dans le monde autour des énergies renouvelables, c'est deux à trois fois plus d'emplois par unité de production que les énergies fossiles ou l'énergie nucléaire.

Combien de nos territoires aujourd'hui sont marqués par les pertes d'emplois, par les pertes économiques, par les pertes d'activité? Investissons dans nos territoires avec la transition énergétique, c'est cela la rationalité géopolitique, c'est cela la rationalité citoyenne.